Promisiunile vizau recolte cu productivitate ridicată și rezistență mare la secetă, care necesitau mai puține tratamente chimice. În realitate, am ajuns în situația în care câteva companii dețin o proporție tot mai mare a semințelor și a recoltelor utilizate pentru producerea de alimente și obțin profituri uriașe din vânzarea produselor chimice necesare pentru cultivarea acestor recolte. Această situație evoluează gradual către monopolizarea resurselor de hrană și are în același timp consecințe grave asupra biodiversității.

Guvernele naționale trebuie să aibă dreptul de a opri cultivarea acestor recolte dacă ele reprezintă un pericol la adresa mediului sau pe baza unor motivații socio economice, iar dreptul juridic de a restricționa cultivarea presupune, în același timp, asumarea responsabilității.